Señora presidenta, hablar de economía circular es hablar de aprovechar lo que tenemos, un concepto regenerador que permite ahorrar y también avanzar en protección medioambiental. Por eso, la transición hacia un modelo de economía circular debe ser, cada vez más, una prioridad. Es positivo que los fondos para potenciar la economía circular se integren en la política de cohesión, ya que la gestión de residuos es competencia municipal y regional. Además, esto ayudará a que el dinero europeo llegue mejor a las pymes y a las empresas de la economía social. La Estrategia Europa 2020 ha contribuido a avanzar en este ámbito, fomentando la especialización inteligente, las ayudas a la innovación y las medidas para proteger el medio ambiente.

Pensemos, por ejemplo, en el potencial de la bioeconomía o de la contratación pública ecológica. De esta forma se destinarán más fondos a la sostenibilidad, se gestionarán bastante mejor y, gracias a la Unión Europea, nuestros pueblos y ciudades podrán hacer realidad la transición hacia un modelo de economía circular. Ahora bien, los Estados miembros tienen que hacer su parte. Es preciso elaborar una estrategia nacional de economía circular que complemente la estrategia europea con estos ejes agroalimentación, turismo, industria y construcción. Porque hacer más sostenibles los sectores claves de nuestra economía es invertir en el futuro o, lo que es igual, es dejar un mundo mejor a las generaciones venideras.